Comme vous l'avez dit aussi, à juste titre, il reflète un bon équilibre entre les différents points de vue politiques et entre les intérêts des parties prenantes.